ræða hér málefni lífeyrissjóðanna oft var þörf og nú er nauðsyn hér hefur lífeyrissjóðakerfið farið í gegnum hvítþvott á sjálfu sér því að eins og allir muna kom fram í rannsóknarskýrslu alþingis tillaga um það að hér ætti að fara fram opinber rannsókn á fjárfestingarstefnu lífeyrissjóðanna fyrir hrun en þá tóku lífeyrissjóðirnir sjálfir þetta hliðarspor hliðarspor í þá átt að rannsaka sjálfa sig sem er aldrei góðs viti sérstaklega í ljósi þess að hér höfum við gengið í gegnum mikið bankahrun og marga gjörninga sem leiddu til þess að hér hrundi heilt bankakerfi ég hef verið hér bæði að hlusta á ræðu háttvirts þingmanns magnúsar norðdahl sem er yfirlögfræðingur así og eins hans andsvör hér það er heppilegt að así hafi málsvara inni á þingi akkúrat þegar þessi skýrsla er rædd því að þá erum við þingmenn nær akkúrat þeirri hugsun sem así stendur fyrir því að eins og allir vita er verkalýðshreyfingin með aðila þarna inni í stjórnum lífeyrissjóðanna sem vægast sagt koma ekki vel út í þessari skýrslu vægast sagt ég fór á þennan fund þar sem þessi skýrsla var kynnt og það fór nokkur kurr um salinn þegar það var upplýst að lífeyrissjóðirnir hefðu tapað fjögur hundruð áttatíu milljörðum í bankahruninu en þá ber að geta þess að þessi upphæð miðast bara við árin tvö þúsund og sex tvö þúsund og sjö tvö þúsund og átta og tvö þúsund og níu hér er ekki rætt um í þessari skýrslu hvað hefur tapa eða áunnist á árunum tvö þúsund og tíu og tvö þúsund og ellefu sem er mjög slæmt vegna þess að nú er að líða inn á fjórða árið frá því að bankahrunið var og lífeyrissjóðina hafa lagfært stöðu sína með því að tekjufæra það sem áunnist hefur

nú hefur verið lögð fram þingsályktunartillaga hér í þinginu af háttvirtum þingmanni eygló harðardóttur og ég er meðflutningsmaður með henni á henni og vísa jafnframt í þessa tillögu sem var samþykkt hér þegar rannsóknarskýrslan var til umræðu að við krefjumst þess að tafarlaust verði farið í opinbera rannsókn á lífeyrissjóðakerfinu öllu og þeim aðilum sem að því standa því að það er margt óljóst hér í þessari skýrslu þessi skýrsla gefur samt ágætis yfirlit yfir þróun lagaumhverfis frá því að skylduaðildin var tekin upp og skapar ágætis heildarmynd utan um það starfsumhverfi sem lífeyrissjóðirnir bjuggu við en það gerist þarna á ákveðnu tímabili að menn tapa algjörlega sjónum á því sem þeir voru fengnir til að gera fjárfestingarstefna lífeyrissjóðanna kemur hér fram í bindi eitt því að bindi tvö þrjú og fjögur fjalla meira um sérhvern lífeyrissjóð ég ætla að tala hér almennt um lífeyrissjóðina sjálfa í stað þess að vera að brjóta þetta niður í hvern lífeyrissjóð fyrir sig áður en ég fer inn í það kom hér fram í máli yfirlögfræðings así háttvirtur þingmaður magnúsar norðdahl að así hafi komið að því að koma hér með tillögur til þess að leiðrétta skuldir heimilanna það fór lítið fyrir því vegna þess að formaður así gylfi arnbjörnsson var fenginn í nefnd til þess að fara yfir það hvort ætti ekki að afnema vísitölutengingu lána strax eftir hrunið á meðan mesti skaflinn væri að ganga yfir en hann sem formaður þeirrar nefndar hafi því og ég tel að það hafi verið mestu efnahagsmistök frá hruni að þessi aðili skyldi hafa staðið því í vegi aðili með hundrað tuttugu þúsund félagsmenn á bak við sig og þetta raunverulega hefði verið eina leiðin í stöðunni sérstaklega í ljósi þess að í gær kom í ljós að hæstiréttur ógilti aftur gengistryggðu lánin og að samningsvextir skuli standa á þeim þannig að nú enn á ný hafi myndast djúp gjá á milli þessara aðila sem voru með gengistryggðu lánin annars vegar og svo vísitölutengdu íslensku lánin hins vegar þannig að það hefði komið þessum hópi mjög til hjálpar eins vil ég benda á það að auðvitað eiga almennu lífeyrissjóðirnir ekki að borga almenna

að þessi inneign í almennu lífeyrissjóðunum er inneign þeirra sem hafa þangað borgað ég vil meina það að það sé hægt að koma þeim heimilum mikil hjálpar þeim aðilum sem eru á almenna vinnumarkaðnum gegn því að fá innágreiðslu inn á lánin í gegnum sinn lífeyrissjóð til þess að greiða inn á húsnæði eins væri hægt að gera með opinberu lífeyrissjóðina en á þetta hefur ekki verið hlustað þetta er kallað þjóðnýtingarstefna en það þyrfti ekki að vera allsherjar þjóðnýtingarstefna heldur þá í einhverju hlutfalli þannig að allir gætu fengið innágreitt inn á sín íbúðalán en þrengslin í höfði ríkisstjórnarinnar eru svo mikil að það er ekki hægt að hugsa út fyrir boxið og því er þetta enn svo að

tíminn líður hratt frú forseti ég ætlaði að fara hér yfir það í skýrslunni það er hérna í ársreikningi lífeyrissjóðanna þá koma hvergi fram þóknunartekjur sem reiddar voru af hendi til erlendra fyrirtækja sem sáu um fjárfestingar lífeyrissjóðanna erlendis sem er afar einkennilegt því að yfirbyggingin er slík í lífeyrissjóðakerfinu að árið tvö þúsund og sjö nam rekstur lífeyrissjóðskerfisins þremur milljörðum þrjú þúsund milljónum uppreiknað ætli þetta sé ekki á bilinu þrjú komma sex til þrjú komma sjö milljarðar á gengi dagsins í dag þannig að það er alveg gríðarleg sóun þarna inni í kerfinu en lífeyrissjóðirnir þrjátíu og tvö auk almenna lífeyrissjóðsins opinbera segja sem svo við þurfum að hafa hér stjórn við þurfum að hafa hér starfsfólk við þurfum að hafa hér tryggingasérfræðinga við þurfum að hafa hér fjárfestingasnillinga og annað en allt þetta fólk raunverulega starfar inni í bankakerfinu þannig að auðvitað á að fækka lífeyrissjóðunum að sjálfsögðu og á einhvern hátt að koma til móti við það að öll þessi tækniþekking eigi ekki að vera inni í hverjum sjóði fyrir sig þetta er sóun á almannafé svo eins og ég sagði hér áðan koma til dæmis ekki þóknunartekjur erlendra aðila sem voru að ráðleggja þessum snillingum sem voru að fjárfesta með þessum hætti inn í lífeyrissjóðina sem er mjög bagalegt líka efi við setjum það í samhengi við til dæmis boðsferðir þeirra sem sitja í stjórnum lífeyrissjóðanna sem ekki er tekið á í þessari skýrslu ég er nýlega búin að leggja fyrirspurn fyrir lífeyrissjóð opinberra starfsmanna varðandi ferðalög og boðsferðir og að sjálfsögðu fékk ég ekkert svar við því því að það er hulið leyndarhjúpi hér er ekki tekið á því eða réttara sagt það er bent hér á það í skýrslunni að lífeyrissjóðirnir fóru ekki eftir því sem venjulegar fjármálastofnanir fóru eftir varðandi tengda aðila þannig er það að það voru margir aðilar sem voru tengdir og sami lífeyrissjóðurinn var að fjárfesta alveg svakalega í eignum hjá tengdum aðilum sem raunverulega tapa þessu fyrir rest vegna þess að það var litið í gegnum

greinilega tömdu lífeyrissjóðirnir sér varðandi það kemur augljóslega fram hér í þessari skýrslu það er gagnrýnt hér líka að lífeyrissjóðirnir fjárfestu í skuldabréfavafningum og það er mikil efasemd um það og sett spurningarmerki við það hvort það hafi yfir höfuð verið löglegt en þarna sýnir hvað menn voru komnir út á hálar brautir að fjárfesta raunverulega í því sem var á gráu svæði og jafnvel komið yfir gráa svæðið varðandi

svo er alveg einkennilegt hérna varðandi kafla fimm einn níu sem fjallar um fjárfestingar lífeyrissjóðanna í sérstökum tegundum skuldabréfa og í eignarhaldsfyrirtækjum þar er farið hér í gegnum ágætis kafli eins og til dæmis með

þetta er eins og í hreinustu lygasögu þessir gjörningar sem hér voru farnir fram það var settur á fundur aðilar fengnir til þess að kaupa á víkjandi láni og svo þegar bankarnir hrundu töpuðu lífeyrissjóðirnir þessu öllu virðulegi forseti ég þarf ekkert að fara yfir það frekar tapið stendur í tæpum fimm hundruð milljörðum samkvæmt þessari skýrslu raunverulega tel ég að tapið sé langtum meira það kemur í ljós en opinbera rannsókn þarf á starfsemi lífeyrissjóðanna fyrir hrun það er ekki nokkur spurning